Herr Präsident! Die Östliche Partnerschaft ist wichtig für uns und für die osteuropäischen Partner. Der Umfang der Annäherung an die EU hängt davon ab, wie rechtsstaatlich und demokratisch sich die Nachbarschaft entwickelt. ist daher der richtige Ansatz, den die EU gewählt hat. Die Kehrseite ist dann aber auch

Bisher ist die Abschaffung der stalinistischen Paragrafen des Strafgesetzbuches noch nicht auf den Weg gebracht, auf denen die politischen Prozesse gegen Luzenko und Timoschenko und andere basieren. Janukowitsch muss am Stand von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gemessen werden. Wer sich assoziieren will, darf keinen Anlass bieten, dass sich die vereinte Opposition in einem Komitee gegen die Wiedererrichtung der Diktatur zusammenschließen muss. Sie tun das, gerade weil sie für ihr Land eine gemeinsame europäische Zukunft erhoffen. Ich bin einverstanden mit dem Kollegen Kamiński hinsichtlich seiner Kritik an der Menschenrechtssituation in Russland.

Wir sollten dort auch keine Wahlbeobachtung hinschicken, denn es ist leider heute schon erkennbar, dass dort keine demokratischen Wahlen stattfinden.